és a nyelv alapján történő diszkriminációt is. Ez üdvözlendő tény, és ezért a tanácsi határozattervezetet támogathatónak tartom, ám fontos hangsúlyozni, hogy bár a mostani többéves keret tematikus területei között is szerepel a nemzeti kisebbséghez tartozás alapján történő diszkrimináció, a FRA 2017 es jelentése az alapvető jogokról egyáltalán nem foglalkozik a nemzeti kisebbségekkel. Az ügynökség évek óta úgy tesz, mintha ez a kategória egyáltalán nem létezne az Unióban, holott a kisebbségi nyelvekkel együtt 60 millió uniós polgárról beszélünk. Míg más kisebbségi csoportokkal külön alfejezetekben foglakozik a jelentés, a nemzeti kisebbségek problémái egyáltalán nem jelennek meg.